Pane předsedající, učit o historii, o totalitách je nutné a vůbec to není lehké. Proto chci připomenout český projekt Paměť národa, který provádí organizace Post Bellum. Tato organizace sbírá svědectví a předává je žákům ve školách i celé společnosti. Svědectví pamětníků, to je velmi účinná metoda, kterou bychom měli podporovat, protože víme, že klíčovou roli hrají učitelé, je třeba jim poskytnout podporu a co nejvíce informací. K tomu má sloužit například cena Jana Ámose pro učitele o Evropské unii. Tento pilotní projekt podpořil Evropský parlament a měl by v letošním roce být uskutečněn. Je to náš příspěvek a podpora pro učitele, kteří mají povzbuzovat a informovat žáky. A také dům Evropských dějin, který je v gesci Evropského parlamentu. Máme k tomu jeden konkrétní příspěvek.

března se zde bude promítat film o studentovi Janu Palachovi, který zde již byl dnes zmíněn.